Herr Präsident, Hohe Vertreterin! In den letzten zwei Monaten hat die algerische Regierung mindestens acht protestantische Kirchen gewaltsam geschlossen, christliche und jüdische Friedhöfe wurden zerstört, und die kleinen christlichen Gemeinschaften Algeriens werden vom Staat verfolgt.

Folgende Zahlen machen das Ausmaß der Christenverfolgung besonders deutlich Vor einem Jahrhundert machten Christen 20 der Bevölkerung im Nahen Osten und in Nordafrika aus, heute sind es nur noch 4 Das französische Parlament hat Anfang dieses Jahres offiziell eine Untersuchung über die Verfolgung von Christen in Algerien eingeleitet.

Und wir müssen ernstlich besorgt sein über die Verfolgung von Minderheiten in der ganzen Welt, die ihr jüdisch christliches Erbe wahren.